Také nyní jsou města především těžištěm populačního rozvoje.

Já sama patřím spíše mezi zastánce toho, aby se urbanizace nerozšiřovala tak rychle a venkov aby se nevylidňoval.

Zvětšování měst a jejich aglomerací klade na ně nové nároky a také na jejich infrastrukturu, územní plánování, a je proto dobře, když i na úrovni Evropské unie se zabýváme tím, jakou úlohu hrají města v institucionálním rámci. Podporuji větší zapojení zástupců měst v rámci konzultací do opatření a legislativy jak formou Výboru regionů, tak také v rámci neformálních příležitostí.